Das ist eine ganz andere Diskussion zwischen anderen Partnern.

Wir sind doch nicht plötzlich waffenbesoffen! Sondern es geht darum, effizientere, wenn nötig auch militärische Unterstützung zu leisten für zivile, friedenssichernde und erhaltende Maßnahmen. Darum geht es in erster Linie um mehr Effizienz und um mehr zeitgemäßes Material, nicht um mehr militärische Aufrüstung. Und lassen Sie mich sagen Für uns Sozialdemokraten ist die Richtung in Ordnung, und deshalb unterstützen wir Sie. Aber das heißt nicht, dass wir nicht noch viel zu diskutieren haben, zum Beispiel über die Frage, welche Rechte dieses Parlament eigentlich hat, außer Ihnen zu sagen Das habt Ihr gut gemacht.

Das gilt auch für das Europäische Parlament.